virðulegi forseti það er áhugavert að hér eru byrjaðir í efnislegri umræðu um ýmislegt og hér var nefnt í fullri alvöru að menn áttuðu sig ekki á því hvaða ómöguleiki fælist í því að ríkisstjórn mundi sækja um aðild að ríkjabandalagi sem væri á stefnu að vera ekki í vilja menn aðeins hugsa þetta sjá menn í anda forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar forseti biður enn og aftur um hljóð í þingsalnum forseti biður um hljóð í þingsalnum virðulegi forseti maður getur svona svolítið áttað sig á því hvernig þetta fer í sálarheill samfylkingarmanna í hrópunum úr þingsalnum þetta fer ekki vel í þá af hverju sjáið þetta í anda forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar ég sagði þetta forseti er seinþreyttur til vandræða en hann biður háttvirta þingmenn enn og einu sinni að hafa hljóð í þingsalnum og gefa háttvirtum þingmanni sem hefur orðið næði til þess að tala sjáiði í anda forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar skrifa undir aðildarsamning að e s b sjáið í anda og koma svo heim og hvað segja þetta sem við vorum að eyða tíma í búið að setjast niður með e s b alls ekki styðja það sjá menn það í anda og reynið virðulegi forseti og útskýrið þetta fyrir forsvarsmönnum evrópusambandsins að við munum sækja um aðild